eirík guðnason frá seðlabanka íslands guðjón rúnarsson frá samtökum fjármálafyrirtækja helga sigurðsson frá nýja kaupþingi banka h f gísla g hall frá laganefnd lögmannafélags íslands sigurð a jónsson og bjarna þór óskarsson frá intrum á íslandi e h f davíð b gíslason frá momentum greiðslu og innheimtuþjónustu e h f hildigunni hafsteinsdóttur frá neytendasamtökunum og ástu s helgadóttur frá ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna þá barst nefndinni skrifleg umsögn um frumvarpið frá viðskiptaráði íslands frumvarp þetta er hluti af aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í þágu heimilanna sem kynnt var fjórtánda nóvember síðastliðinn og er markmið þess að draga úr kostnaði fyrirtækja og heimila vegna hárra dráttarvaxta sem miðast framvegis við sjö prósent álag á algengustu skammtímalán seðlabanka íslands til lánastofnana í stað ellefu prósent álags auk þess er lagt til að heimild seðlabankans til að ákveða annað vanefndaálag falli brott og að dráttarvextir verði birtir fjórum sinnum á ári í stað tvisvar á ári samkvæmt núgildandi lögum samkvæmt tilkynningu seðlabankans frá tuttugasta og sjötta nóvember eru dráttarvextir tuttugu og sex og hálft prósent til og með þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og átta þannig að grunnur dráttarvaxta sé fimmtán og hálft prósent til samræmis við stýrivexti fyrsta júlí og vanefndaálag ellefu prósent á grundvelli nýrrar tilkynningar seðlabankans frá sextánda desember síðastliðnum

að lækka vanefndaálag úr ellefu prósent í sjö prósent með samþykkt þessa frumvarps verður vanefndaálagið hins vegar fest í sjö prósentustigum nefndin fagnar lækkun dráttarvaxta með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir nefndin telur að slík lækkun komi bæði einstaklingum og fyrirtækjum til góða sérstaklega í því árferði sem nú ríkir nefndin ræddi á fundum sínum nokkuð um dráttarvexti samsetningu þeirra og ákvörðunardaga í lögum um vexti og verðtryggingu númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt kemur fram í annarri málsgrein sjöttu grein að heimilt sé að semja um fastan hundraðshluta vanefndaálags á grunn dráttarvaxta að undanskildum neytendalánum slíkt samningsfrelsi gildir því um lánveitingar og viðskipti önnur en neytendalán samkvæmt lögum um neytendalán númer hundrað tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og fjögur falla þar undir lánasamningar sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur þar á meðal húsnæðislán neytenda þá komu þau sjónarmið fram fyrir nefndinni að undirliggjandi vandamál við ákvörðun dráttarvaxta hér á landi séu í raun háir stýrivextir bent var á að umræddar breytingar gætu leitt til þess að dráttarvextir yrðu í einhverjum tilvikum lægri en hæstu útlánsvextir sem lánastofnanir bjóða slíkt gæti ekki talist ákjósanlegt í ljósi þess að eðli dráttarvaxta er að vera lögákveðnar skaðabætur til kröfuhafa vegna vanefnda þó var bent á að nauðsynlegt væri að taka heildarkostnað vanskila með í reikninginn svo sem innheimtukostnað sömuleiðis kom fram í umfjöllun nefndarinnar að nú þegar megi finna samningsbundna vexti sem eru hærri en dráttarvextir því var hreyft fyrir nefndinni að ákveðið misræmi gæti komið fram milli stýrivaxta og dráttarvaxta þar sem dráttarvextir eru aðeins ákvarðaðir á sex mánaða fresti og byggjast því á allt að sex mánaða gömlum stýrivaxtatölum var því lagt til við nefndina að dráttarvaxtaákvörðunardagar væru oftar og jafnvel fleiri en frumvarpið gerir ráð fyrir fyrir nefndina komu einnig fulltrúar neytenda frá neytendastofu og ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna og fögnuðu þessir aðilar almennt lækkun dráttarvaxta samkvæmt frumvarpinu var því sjónarmiði hreyft að lækkun dráttarvaxta með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir gæti haft jákvæð áhrif á lækkun vaxta hjá lánastofnunum þá kom fram fyrir nefndinni að mikilvægt verði að teljast að lögfesta sem fyrst úrræði um greiðsluaðlögun en unnið hefur verið að því frumvarpi í nokkurn tíma slíkt úrræði muni koma neytendum til góða og bæta stöðu þeirra aðila sem hvað verst eru settir fjárhagslega eftir umfjöllun sína leggur nefndin til eftirfarandi breytingartillögur gerð er tillaga um að gildistökudagar dráttarvaxta verði fyrsti dagur hvers mánaðar þannig að seðlabankinn birti dráttarvexti mánaðarlega en ekki fjórum sinnum á ári eins og frumvarpið gerir ráð fyrir með þessu er reynt að koma

hvert í þriðja málsl kemur fyrsta dag hvers mánaðar annars við aðra grein greinin orðist svo lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu undir þetta álit rita háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir árni páll árnason birgir ármannsson herdís þórðardóttir og árni þór sigurðsson háttvirtur þingmaður birkir j jónsson höskuldur þórhallsson og björk guðjónsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins ég tel þetta jákvætt spor sem við erum að taka hér með því að stuðla að lægri dráttarvöxtum það er alveg ótrúlegt að standa frammi fyrir þeim veruleika að dráttarvextir geti verið hér að óbreyttu næstum þrjátíu prósent það eru fá heimili eða fyrirtæki sem ná að standa undir slíkum vöxtum hér tekur hins vegar löggjafinn það skref að þetta svigrúm seðlabankans sé takmarkað að hann hafi ekki lengur það svigrúm að ákvarða sé lágmarkið löggjafinn getur ekki gengið lengra hvað þetta varðar en að mínu mati mun þetta hafa jákvæð áhrif á stöðu skuldara í samfélaginu

samræmi við það auðvitað er rétt eins og sumir umsagnaraðilar bentu á að grunnur dráttarvaxta hér á landi er að uppistöðu stýrivextirnir og þeir eru komnir upp fyrir sársaukamörk ef svo má segja og maður bindur vonir við það að stýrivaxtalækkun verði að veruleika sem fyrst með þeim fyrirvara að aðstæðurnar þurfa auðvitað að leyfa það að það vaxtastig sé dregið niður svona hátt stýrivaxtastig gengur ekki til lengdar eins og allir vita en við búum við erfiða tíma og sérkennilega stöðu hvað varðar til dæmis eignir erlendra aðila í íslensku hagkerfi og þessir háu stýrivextir eru settir fram með þeim rökum að menn flýi ekki krónuna í enn meiri mæli en gert hefur verið það er verið að reyna að gera það meira aðlaðandi og meira hagkvæmt ef svo má segja að hafa peninga í íslenskum krónum og íslensku hagkerfi því að eins og allir vita hafa fá ríki eins háa stýrivexti og við vextir eru ekkert annað en verð á peningum þannig að í rauninni ætti að vera mjög hagstætt fyrir innlánseigendur að hafa peningana sína á íslenskum innlánsreikningum sem bera þessa háu vexti en svo er aðili á móti sem tekur lán á grundvelli þessara vaxta og þess vegna hlýtur að vera markmið allra hér að við búum til þau skilyrði og það umhverfi að stýrivextirnir geti lækkað sem fyrst um leið og aðstæður leyfa slíkt ég held að hér sé á ferðinni ágætismál og það

muni vænkast eitthvað eilítið og hugsanlega meira en það en við stöndum frammi fyrir því að gjörsamlega nýr hópur í samfélaginu er að lenda í vanskilum og það er hópur sem við þurfum að huga sérstaklega að og bregðast við með einhverjum hætti þetta frumvarp er liður í þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin hefur boðað ég sé að það er þverpólitísk sátt um að það fari í gegnum þingið og ég fagna því sérstaklega